frú forseti hér mun ég mæla fyrir frumvarpi til breytinga á fjölmiðlalögum sem samþykkt voru í fyrra og helsta tilefni þessa frumvarps er að lögfesta reglur um eignarhald á fjölmiðlum og eru þær tillögur sem hér eru lagðar fram í samræmi við tillögur þverpólitískrar nefndar sem ég skipaði sjötta apríl tvö þúsund og ellefu og lauk störfum á haustmánuðum sama ár á vegum mennta og menningarmálaráðuneytisins hefur enn fremur verið unnið að tillögum að breytingum á nokkrum þáttum laganna sem ástæða var talin til að bæta úr vegna annmarka sem hafa komið í ljós eftir gildistöku þeirra helstu atriði frumvarpsins eru í fyrsta lagi er lagt til að lögfestar verði reglur með matskenndum heimildum til að varna óæskilegum áhrifum samþjöppunar á eignarhaldi og verði þetta mat eða þessar heimildir öllu heldur í höndum samkeppniseftirlits annars vegar og fjölmiðlanefndar hins vegar í öðru lagi er lagt til að tekið verði upp virkt eftirlit með samruna á fjölmiðlaveitum og heimildir veittar til að grípa tel aðgerða gegn aðstæðum sem koma í veg fyrir takmarka eða raska samkeppni í árið lagi er lagt til að samkeppniseftirliti verði veittar auknar heimildir á grundvelli fjölmiðlaréttarlegra sjónarmiða bæði til að vinna gegn skaðlegri samþjöppun á eignarhaldi fjölmiðla til framtíðar litið sem og til að grípa til aðgerða gegn þeim aðstæðum sem þegar eru uppi ef þörf krefur þetta eru sem sagt þau atriði sem lúta einna helst að eignarhaldi aðrar breytingar sem felast í frumvarpinu eru eftirfarandi í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar á hugtakinu ábyrgðarmaður og nánar um það hver getur talist ábyrgðarmaður á efni sem miðlað er í öðru lagi er lagt til að að vísað sé til tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og tíu þrettán e b frá tíunda mars tvö þúsund og tíu um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um sjónvarpsrekstur í stað eldri tilskipunar sem tilgreind er í lögum þetta er fyrst og fremst tæknilegt mál í þriðja lagi er mælt fyrir um að fjölmiðlanefnd öðlist heimild til að krefjast upplýsinga um raunverulegt eignarhald þannig að rekja megi eignarhald og eða þeirra sem veita þjónustu fyrir opinbera aðila eins og ég mun fara nánar yfir hér á eftir er þetta mat ráðuneytisins eftir þá reynslu sem nú er komin fram

fyrir að hvetja til refsiverðrar háttsemi samkvæmt gildandi fjölmiðlalögum þetta var talsvert rætt í háttvirtri menntamálanefnd síðast þegar frumvarpið var til umfjöllunar en ég legg áherslu á það að nefndin skoði þetta á nýjan leik þegar hún tekur árið fyrir þegar ég hef lokið minni framsögu hér og umræðunni er lokið í fimmta lagi er lagt til breytt orðalag á tuttugustu og sjöttu grein laganna sem kveður á um lýðræðislegar grundvallarreglur til að leggja frekari áherslu á að í friðhelgi einkalífs felast mikilvæg mannréttindi sem ber að virða þegar fjallað er um viðkvæm mál í fjölmiðlum nema lýðræðishlutverk fjölmiðils og upplýsingaréttur almennings krefjist annars í sjötta lagi og þetta er hugsanlega það sem eru hvað mestu nýmælin inn í þessa umræðu er mælt fyrir um bann við birtingu skoðanakannana á kjördag og daginn fyrir kosningar samkvæmt því verði fjölmiðlaveitu óheimilt að birta eða segja frá niðurstöðum skoðanakannana þessa tvo daga þá verði fjölmiðlaveitu jafnframt óheimilt að vísa til annarra heimilda um skoðanakannanir eða niðurstaðna úr þeim sem gerðar eru á þessu tímabili

að þetta mál hefur ekki verið rætt nýlega hér í þinginu og það er hugsanlega rétt að það þurfi fleiri umræðu ég legg það því í hendur háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar að meta það hvort þau telji að umræðan um þetta mál sé nægilega þroskuð til þess að slíkt ákvæði verði lögfest nokkrar breytingar voru gerðar á frumvarpinu við vinnslu þess samkvæmt ábendingum en ekki við þau ákvæði sem komu frá þeirri þverpólitísku nefnd um reglur um eignarhald á fjölmiðlum sem ég greindi hér frá og ég mun vitna hér til í ræðu minni sem eignarhaldsnefndin og ég ætla fyrst að víkja að því máli í þeirri miklu umræðu sem hefur farið fram um fjölmiðla í samfélaginu undanfarinn áratug eða svo er óhætt að fullyrða að álitamál um eignarhald þeirra hafi verið fyrirferðarmest og það var auðvitað talsvert rætt þegar ég mælti fyrir mínu frumvarpi um fjölmiðla bæði hið fyrra sinn og síðara að þá var það gagnrýnt að ekki væri tekið á eignarhaldsmálum í því frumvarpi en það var meðvituð ákvörðun mín að ég taldi mjög mikilvægt að hér yrði tekin sérstök umræða um þessi mál og það yrði gert eftir störf þverpólitískrar nefndar eignarhald var í brennidepli á vettvangi beggja fjölmiðlanefnda sem störfuðu á árunum tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm og reyndar oft með þeim hætti að það skyggði á umræður um aðrar tillögur sem fram komu á þeim vettvangi í skilagrein þeirrar þverpólitísku fjölmiðlanefndar sem lauk störfum vorið tvö þúsund og fimm voru gerðar tillögur um eignarhald á fjölmiðlum og mögulegar takmarkanir þar á auk tillagna um reglur um gagnsæi eignarhalds fjölmiðla í því frumvarpi sem lagt var fram í tvígang árið tvö þúsund og sex voru þessar tillögur færðar í frumvarpsbúning en eins og kunnugt er urðu þær aldrei að lögum við gerð frumvarps til fjölmiðlalaga sem ég mælti hér fyrir og vísaði í hér áðan var ákveðið að gera fyrst nauðsynlegar endurbætur á lagaumhverfi fjölmiðla áður en lagt væri enn einu sinni til atlögu við spurninguna um eignarhald ástæðan var sú eins og ég nefndi hér áðan að þrátt fyrir að ýmsar meginforsendur sem fjölmiðlanefndin frá árinu tvö þúsund og fimm lagði til grundvallar hafi verið enn í fullu gildi við gerð fjölmiðlafrumvarpsins höfðu aðrar forsendur breyst að því marki að nauðsynlegt var að endurskoða niðurstöðurnar þar ber hæst að nefna að miklar eignatilfærslur hafa átt sér stað á síðastliðnum sjö árum vægi nýrra miðlunarleiða í fjölmiðlum sérstaklega netmiðlanna hefur gerbreyst á þessum tíma en tillögur fjölmiðlanefndarinnar frá árinu tvö þúsund og fimm gerðu einungis ráð fyrir að eignarhaldstakmarkanir næðu til hefðbundinna prentmiðla og ljósvakamiðla því var ákveðið að í stað þess að gera í fjölmiðlafrumvarpinu tillögu um nýjar útfærslur á takmörkunum mundi verða skipuð þessi nýja þverpólitíska og faglega nefnd til að meta þörfina á slíkum takmörkunum og útfærslu þeirra um hana er gerið í ákvæða þriggja til bráðabirgða í fjölmiðlalögum sem ég ætla að leyfa mér að vitna í með leyfi forseta við gildistöku laga þessara skal menntamálaráðherra skipa nefnd til að kanna samþjöppun á eignarhaldi á fjölmiðlamarkaði hér á landi telji nefndin að slík samþjöppun sé óeðlileg skal hún gera tillögur í frumvarpsformi um viðeigandi takmarkanir eignarhalds á fjölmiðlum nefndin skal skipuð einum fulltrúa hvers þingflokks sem sæti eiga á alþingi við skipan hennar þess utan skipar menntamálaráðherra formann og varaformann nefndarinnar og skulu þeir vera sérfróðir um fjölmiðlamál nefndin skal í störfum sínum og eftir því sem við getur átt taka sérstakt mið af forsendum og niðurstöðum fjölmiðlanefndar þeirrar sem lauk störfum með skýrslu í apríl tvö þúsund og fimm nefndin skal skila tillögum sínum eftir atvikum í frumvarpsformi fyrir fyrsta júní tvö þúsund og ellefu í fyrrgreindu bráðabirgðaákvæði segir meðal annars að eignarhaldsnefndin skuli eins og ég sagði hér taka sérstakt mið eftir því sem á við af forsendum og niðurstöðum fjölmiðlanefndarinnar frá tvö þúsund og fimm þær niðurstöður voru færðar í frumvarp með ákvæðum um að eignarhlutur einstakra aðila mætti ekki fara yfir fyrirframákveðin mörk það er að það yrðu settar svokallaðar statískar reglur það var gert ráð fyrir að einstaklingur eða fyrirtæki og skyldir aðilar mættu ekki eiga meira en tuttugu og fimm prósent eignarhlut í útvarpsstöð eða prentmiðli ef markaðshlutdeild færi yfir tiltekin mörk takmarkanir á eignarhaldi skyldu gilda um þær hljóðvarps og sjónvarpsstöðvar og prentmiðla sem mældust með þriðjungi af heildaráhorfi heildarhlustun íslenskra dagskrárstöðva eða heildarlestri prentmiðla að minnsta kosti í frá mánuði samfleytt þá var kveðið á um að ef einstaklingur eða fyrirtæki og skyldir aðilar ættu fleiri en eina útvarpsstöð á sama markaði það er hljóðvarps eða sjónvarpsmarkaði eða dagblöð á prentmarkaði skyldi leggja saman markaðshlutdeild viðkomandi miðla við matið enda ættu þeir tíu prósent eða meira í hverjum miðli eignarhaldsnefndin hin nýja benti á tvö þýðingarmikil atriði við mat sitt á tillögum fjölmiðlanefndarinnar frá árinu tvö þúsund og fimm í fyrsta legi eins og ég nefndi hér áðan hafa átt sér stað talsverðar eignatilfærslur á fjölmiðlamarkaði sem leiða til þess að sjálfsögðu að landslagið er ekki sama nú og árið tvö þúsund og fimm þó að ljóst sé að samþjöppun eignarhalds sé áfram viðvarandi vandamál á íslenskum fjölmiðlamarkaði í öðru lagi hefur þróunin orðið sú að vægi nýrra miðlunarleiða í fjölmiðlum hefur aukist hröðum skrefum nægir þar að nefna netið netmiðla og svo á hinn bóginn svokallaða hljóð og myndmiðlun eftir pöntun tillögur fjölmiðlanefndarinnar gerðu aftur á móti ráð fyrir því að eignarhaldstakmarkanir næðu einungis til hefðbundinna prent og ljósvakamiðla og sú þrönga nálgun á ekki við lengur það er erfitt að rökstyðja það nú af hverju hefðbundna fjölmiðlar ættu einir að sæta takmörkunum af þessum toga og miðað við aðferðafræði fjölmiðlanefndarinnar mundi ný nálgun við þetta viðfangsefni

í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa á allra síðustu árum er álitamál hvort slík nálgun á við lengur þá er ljóst að þær aðferðir sem lagðar voru til við mælingu markaðshlutdeildar eiga til dæmis ekki við um myndmiðlun eftir pöntun og netmiðla af framangreindu leiðir að þær aðferðir sem voru lagðar til árið tvö þúsund og fimm eiga ekki lengur við sem segir auðvitað mjög margt um þá tækniþróun sem hefur orðið á þessum markaði og þær gríðarlega hröðu breytingar sem við höfum séð þar verða því ákvað eignarhaldsnefndin að nálgast viðfangsefnið út frá öðrum forsendum athuganir nefndarinnar leiddu í ljós að á sama hátt og víða erlendis einkennist fjölmiðlamarkaður hér á landi af verulegri samþjöppun á eignarhaldi ég tel að slík samþjöppun sé áhyggjuefni fyrir almenning í ljósi þess að fjölmiðlar gegna víðtæku hlutverki í lýðræðisþjóðfélagi enda iðulega talað um fjölmiðla sem fjórða valdið þeir upplýsa fræða og móta skoðanir almennings þeir skemmta þeir eru vettvangur fyrir auglýsingar tilkynningar farvegur fyrir skoðanir stjórnvalda hagsmunahópa almennings fjölmiðlar hafa auk þess það mikilvæga hlutverk að veita þeim aðhald sem fara með pólitískt og efnahagsleg vald á hverjum tíma í ljósi alls þessa er afar mikilvægt að tryggja að því leyti sem mögulegt er fjölræði í fjölmiðlun og þar með fjölbreytni í allri umfjöllun eignarhaldsnefndin athugaði hvernig staðið er að eignarhaldsmálum fjölmiðla í nokkrum nágrannaríkja okkar og sú athugun leiddi meðal annars í ljós að það er nokkuð einróma mat sérfræðinga að úrræði hins hefðbundna samkeppnisréttar nægi ekki ein og sér til þess að sporna gegn neikvæðum áhrifum samþjöppunar á eignarhaldi fjölmiðla þá kom í ljós að nágrannaríki okkar hafa farið mismunandi leiðir að því markmiði og má segja að löggjöf þeirra hvers og eins á þessu sviði sé klæðskerasaumuð fyrir mismunandi og viðkomandi samfélög og markaði aðstæður eru mismunandi eftir ríkjum alls staðar gildir hins vegar að það er mikilvægt að með þeim reglum sem eiga að sporna gegn óhóflegri samþjöppun á eignarhaldi fjölmiðla eða að sporna við þeirri samþjöppun sem þegar er til staðar verði ekki einnig gengið of hart fram gagnvart þeim fyrirtækjum og einstaklingum sem starfa á fjölmiðlamarkaði reglur af þessum toga mega ekki heldur hindra aðgengi nýrra aðila að honum það verður því að feta hið vandrataða einstigi milli þess að ábyrgjast fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlun annars vegar og hins vegar þess að fjárfestar einstaklingar og fyrirtæki sjái sér hag í því að fjárfesta á fjölmiðlamarkaði að öðrum kosti gætu takmarkanir að þessu leyti snúist upp í andhverfu sína og unnið gegn því markmiði að almenningur eigi aðgang að fjölbreyttum fjölmiðlum það var samdóma álit eignarhaldsnefndarinnar að þörf væri á að festa í lög reglur sem sporna gegn óhóflegri samþjöppun eignarhalds á íslenskum fjölmiðlamarkaði og eða fákeppni á háu stigi helsta álitaefnið var þá hvort slíkar reglur ættu að vera bundnar við fyrir fram ákveðin mörk það er að setja svokallaðar statískar reglur eins og ég nefndi hér áðan og voru undirstaðan í tillögum fjölmiðlanefndarinnar frá árinu tvö þúsund og fimm eða hvort þær ættu að vera matskenndar og framkvæmd þeirra í megindráttum á hendi samkeppnisyfirvalda með tilliti til þess sem að framan greinir og annarra þátta sem nánar eru auðvitað tilgreindir í athugasemdum hér með frumvarpinu er það niðurstaða nefndarinnar að setja beri reglur í formi matskenndra heimilda af samkeppnisréttarlegum toga fremur en fyrir fram niðurnjörvaðar hlutfallsreglur eða svokölluð statísk viðmið þó verður með hliðsjón af lögmætisreglunni að gæta að því að nægilega skýr rammi komi fram í lagatexta og er að því stefnt í þessu frumvarpi og þá er ljóst að framkvæmd reglna verður að vera í samvinnu samkeppniseftirlits og fjölmiðlanefndar þó að hin endanlega framkvæmd sé á hendi samkeppniseftirlitsins þá leggur nefndin áherslu á að mat á grundvelli reglna af þessum toga geti eðli málsins samkvæmt aldrei orðið einsleitt heldur verði að líta til margra og um sumt ólíkra þátta við mat á áhrifum samþjöppunar á eignarhaldi á fjölmiðlamarkaði og á fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlun þarf því að taka mið af fleiri þáttum en þegar samkeppniseftirlitið metur samkeppnisleg áhrif samruna og eða samkeppnisaðstæður á einstökum mörkuðum svo ég segi þetta á mannamáli er verið að gera greinarmun á því þegar við metum samþjöppun á fjölmiðlamarkaði og öðrum mörkuðum í ljósi þess mikla hlutverks sem við viljum meina að fjölmiðlar hafi að gegna og þá vitna ég aftur til þessa lýðræðislega hlutverks sem ég nefndi hér áðan sem við köllum stundum fjórða valdið og þar af leiðir er fjölmiðlanefnd mjög mikilvægur hluti af þessum matskenndu heimildum eftirfarandi þættir geta verið mögulegir áhrifavaldar þegar óæskileg áhrif samþjöppunar á eignarhaldi fjölmiðla eru rannsökuð og það ber að taka mið af þeim við mótun reglna til að sporna við slíkum áhrifum samruni sem fjölmiðlaveitur eiga aðild að fjöldi eigenda markaðsstaða eða efnahagsleg staða einstakra fjölmiðlaveita staða einstakra fjölmiðlaveitna til að koma málefnum á dagskrá og hafa skoðanamyndandi áhrif samningar um kaup

þau ákvæði samkeppnislaga sem einkum koma til álita við mótun reglna til að koma í veg fyrir eða uppræta óhóflega samþjöppun á eignarhaldi fjölmiðla eru í fyrsta lagi um eftirlit með samruna og í öðru lagi um heimildir til að grípa til aðgerða gegn aðstæðum sem dæma í veg fyrir takmarka eða raska samkeppni með aðstæðum er átt við atriði sem tengjast eiginleikum viðkomandi markaðar og þar með talið skipulagi eða uppbyggingu þeirra fyrirtækja sem á honum starfa á grundvelli ákvæða samkeppnislaga kæmi samruni sem fjölmiðlaveitur eiga aðild að og uppfyllir skilyrði um fjárhagsleg umsvif eða veltu til athugunar samkeppniseftirlitsins á sama hátt og samruni annarra fyrirtækja við rannsókn á slíkum samruna mundi samkeppniseftirlitið því meta hvort markaðsráðandi staða yrði til eða styrktist á grundvelli almennra samkeppnisréttarlegra mælikvarða og þar með grípa til íhlutunar ef með þyrfti á þeim grundvelli hins vegar ber samkeppniseftirlitinu að óbreyttu ekki skylda til að taka til athugunar sérstök fjölmiðlaréttarleg sjónarmið eða taka sérstakt mið af því hvort samruni hafi skaðleg áhrif á fjölræði eða fjölbreytni á viðkomandi fjölmiðlamarkaði eða mörkuðum og getur einungis gripið til íhlutunar í samruna ef markaðsráðandi staða verður til eða styrkist eða samkeppni raskast að öðru leyti að mati eignarhaldsnefndarinnar dugir þetta ekki vegna þess að fjölmiðlaréttarleg sjónarmið þurfa að skipa veigamikinn sess við mat á samfélagslega skaðlegum áhrifum samruna sem fjölmiðlaveita ein eða fleiri á aðild að þess vegna skiptir miklu máli að það séu ákveðin sérstök sjónarmið sem gildi þegar við ræðum um samruna fjölmiðla þannig kunna viðmiðunarmörk um stöðu einstakra fyrirtækja og skaðlega samþjöppun að vera önnur þegar byggt er á fjölmiðlaréttarlegum sjónarmiðum en þegar byggt er á samkeppnisréttarlegum sjónarmiðum að sama skapi telur nefndin þau sjónarmið sem ráða veltumörkum tilkynningarskyldu ekki eiga að öllu leyti við þegar tekið er mið af fjölmiðlaréttarlegum sjónarmiðum því að áhrif fjölmiðla geta verið gríðarleg þrátt fyrir takmörkuð efnahagsleg umsvif til þess að ákvæði um eftirlit með samruna komi að gagni við að stemma stigu við skaðlegum áhrifum samþjöppunar á fjölmiðlamarkaði þarf því að taka sérstakt mið af framangreindum atriðum og miðar ákvæði frumvarpsins um samrunaeftirlit að því á sama hátt og samruni yrði athugaður á grundvelli almennra reglna um eftirlit með samruna gæti komið til greina að grípa til aðgerða gegn aðstæðum sem skaða samkeppni á fjölmiðlamarkaði til dæmis ef fjölmiðlaveita hefði yfirburðastöðu samkvæmt skilgreiningu samkeppnisréttar sem fyrr segir hefur samkeppniseftirlitið ekki heimild að óbreyttu til að grípa til aðgerða gegn aðstæðum sem eru skaðlegar í fjölmiðlaréttarlegum skilningi nema þær séu einnig þess eðlis að þær komi í veg fyrir takmarki eða raski samkeppni og því taldi eignarhaldsnefndin að hið almenna ákvæði væri ekki nægilegt af þeim sökum miðar ákvæði frumvarpsins um eftirlit með fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlun að því að veita samkeppniseftirlitinu sérstaka heimild til að grípa til aðgerða gegn skaðlegum aðstæðum á þeim grundvelli í báðum tilvikum er gert ráð fyrir því að fjölmiðlanefnd veiti samkeppniseftirlitinu umsögn áður en ákvörðun er tekin og þar með á að tryggja að sú sérþekking sem þar er til staðar um fjölmiðlamarkaði hér á landi nýtist samkeppniseftirlitinu við mat sitt þá er gert ráð fyrir því að fjölmiðlanefnd geti beint tilmælum til samkeppniseftirlitsins um að grípa til aðgerða gegn skaðlegum aðstæðum á einstökum fjölmiðlamörkuðum þannig miða ákvæði frumvarpsins að því að veita samkeppniseftirlitinu auknar heimildir á grundvelli fjölmiðlaréttarlegra sjónarmiða bæði til að vinna gegn skaðlegri samþjöppun á eignarhaldi fjölmiðla til framtíðar litið sem og til að grípa til aðgerða gegn þeim aðstæðum sem þegar eru uppi ef þörf krefur þetta telur nefndin farsælustu leiðina til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt en markmið þessara reglna er fyrst og fremst að tryggja fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlun almenningi til hagsbóta þá bendir nefndin á að samkvæmt ákvæði til bráðabirgða fjögur í fjölmiðlalögum númer þrjátíu og átta tvö þúsund og ellefu er gert ráð fyrir endurskoðun laganna innan þriggja ára frá setningu þeirra og mögulegar reglur um eignarhaldstakmarkanir verða að sjálfsögðu þar á meðal ég vil taka hér fram að við vinnslu frumvarpsins í ráðuneyti mínu var það sent til löggjafarskrifstofu forsætisráðuneytisins þar sem gerðar voru athugasemdir við það að í elleftu greinar frumvarpsins felist svo víðtækar og matskenndar heimildir til inngrips í eignarhald á fjölmiðlum að æskilegra hefði verið að fram kæmi í lagatextanum sjálfum hvenær eða við hvaða aðstæður íhlutun samkeppniseftirlits með atbeina fjölmiðlanefnd væri heimil í minnisblaði mínu til ríkisstjórnar kom fram að ég taldi ekki rétt að hrófla við umræddu ákvæði frumvarpsins af því að það væri niðurstaða hinnar þverpólitísku nefndar um reglur fyrir eignarhald á fjölmiðlum þannig að ég legg áherslu á að hin matskenndu viðmið sem þar eru lögð til grundvallar að mati fjölmiðlanefndar og samkeppniseftirlitsins fái að þróast í framkvæmd hjá þessum eftirlitsstofnunum og að þingið að sjálfsögðu skoði tillögu nefndarinnar út frá þessu sjónarmiði og hafi þessi varnaðarorð löggjafarskrifstofu forsætisráðuneytisins í huga en mér fannst rétt að sú afstaða og sú skoðun færi ekki síður fram í þinginu en í mínu ráðuneyti en ég að sjálfsögðu stend á bak við þessar tillögu og tel að þær byggi á ígrunduðum sjónarmiðum hæstvirtur forseti þetta er meginefni frumvarpsins en mig langar hins vegar að fara hér að lokum yfir að aðrar þær tillögur að breytingum sem eru lagðar til sem þykir brýnt að bætt verði úr vegna annmarka sem hafa komið í ljós frá gildistöku þeirra ég hef nefnt þessar breytingar í stuttu máli en ætla að greina stuttlega nánar frá þeim í fyrsta lagi er heimild til handa fjölmiðlanefnd til að krefjast upplýsinga um raunverulegt eignarhald þetta er talið brýnt þar sem hvorki í fjölmiðlalögunum sjálfum né í lögskýringargögnum er nánar kveðið á um hvaða upplýsingar skulu veittar fjölmiðlanefnd um eignarhald samkvæmt gildandi fyrirkomulagi er talið að enginn vafi leiki á því að fjölmiðlanefnd geti á grundvelli ákvæða laganna krafist hlutaskrár einkahlutafélaga eða hlutafélaga og knúið á um afhendingu slíkra upplýsinga ef kröfunni er ekki sinnt fjölmiðlanefnd skortir hins vegar viðhlítandi lagastoð til að unnt sé að knýja fjölmiðlaveitur sem neita að veita frekari upplýsingar um eignarhald en þær sem felast í hlutaskrá til að láta í té slíkar upplýsingar ég tek dæmi ef fjölmiðlaveita er félag sem er að öllu leyti í eigu annarra félaga og hún neitar að verða við ósk fjölmiðlanefndar um að veita nánari upplýsingar um hverjir eru eigendur þeirra hefur fjölmiðlanefnd ekki heimildir til að knýja á um að slíkar upplýsingar séu veittar í öðru lagi er lagt til að gert verði refsivert að miðla hatursáróðri en einungis er heimilt að refsa fjölmiðlum fyrir að hvetja til refsiverðrar háttsemi samkvæmt gildandi fjölmiðlalögum ákvæði sem svipar að hluta til ákvæðis um bann við hatursáróðri er í tvö hundruð þrítugustu og þriðju grein a í almennum hegningarlögum frá árinu nítján hundruð fjörutíu þar segir að hver sem með háði rógi smánun ógnun eða á annan hátt ræðst opinberlega á mann eða hóp manna vegna þjóðernis þeirra litarháttar kynþáttar trúarbragða eða kynhneigðar sæti sektum eða fangelsi allt að tveimur árum ákvæði fjölmiðlalaga er víðtækara því að það nær einnig til þess þegar hatursáróður tekur til kynferðis skoðana og menningarlegrar efnahagslegrar félagslegrar eða annarrar stöðu í samfélaginu samkvæmt gildandi lögum er dómstólum einungis heimilt að dæma fyrir refsiverða háttsemi

samræmi þarna á milli eins og ég nefndi hér áðan var þetta talsvert rætt í háttvirtri menntamálanefnd á sínum tíma en ég mælist til þess að háttvirt allsherjar og menntamálanefnd skoði þetta mál á nýjan leik þá er í þriðja lagi tillaga um breytt orðalag á tuttugustu og sjöttu grein sem kveður á um lýðræðislegar grundvallarreglur í tillögunni er lögð áhersla á að í friðhelgi einkalífs felast mikilvæg mannréttindi sem ber að virða þegar fjallað er um viðkvæm mál í fjölmiðlum nema lýðræðishlutverk fjölmiðils og upplýsingaréttur almennings krefjist annars þetta byggir á mörgum stoðum sem er of langt mál að greina frá hér í þessari löngu ræðu en kjarni málsins er sá að það er afar mikilvægt að í fjölmiðlalögum sé fjallað um rétt einstaklinga til friðhelgis og einkalífsverndar gagnvart kröfu um birtingu efnis með tilvísun til almannahagsmuna eða það sé í samræmi við lýðræðishlutverk fjölmiðla og upplýsingarétt almennings að lokum er það ákvæði sem ég nefndi hér aðeins áðan bann við birtingu skoðanakannana á kjördag og daginn fyrir kosningar samkvæmt því verði fjölmiðlaveitu óheimilt að birta eða segja frá niðurstöðum skoðanakannana þessa tvo daga og henni verði einnig óheimilt að vísa til annarra heimilda um skoðanakannanir eða greina frá niðurstöðum samkvæmt þeim heimildum úr könnunum sem gerðar eru á þessu tímabili ísland sker sig að ákveðnu leyti úr í hópi nágrannaríkja sinna að því leyti að hér á landi er ekki kveðið á um í lögum að setja skuli nánari reglur um umfjöllun fjölmiðla um framboð í aðdraganda kosninga þau sjónarmið sem liggja hér að baki eru að skoðanakannanir geti verið skoðanamyndandi fyrir kjósendur og ætlunin er sú að veita kjósendum frekara svigrúm til að mynda sér skoðun á kjördag og daginn fyrir kosningar til að mynda þegar láta eða ný framboð mælast með lítið fylgi rétt fyrir kosningar í slíkum tilvikum geta skoðanakannanir á síðasta degi fyrir kosningar haft þau áhrif að kjósendur velji frekar framboð sem eru talin sigurstranglegri eða líklegri til að hljóta sæti til að mynda í sveitarstjórn eða á alþingi gerðar voru athugasemdir við þetta af hálfu öse við framkvæmd síðustu kosninga en eins og ég sagði hér áðan er þetta mál sem við höfum svo sem ekki rætt mikið að undanförnu hér í þinginu og krefst hugsanlega meiri umræðu og í samhengi við kosningalög en ég taldi rétt að fara með þetta fram þetta hefur verið kynnt hagsmunaaðilum að því leytinu til að þetta yrði kynnt fyrir framkvæmdastjórum stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi sem gerðu ekki athugasemdir við að þessi tillaga yrði gerð en ég ítreka það að þessi umræða sennilega þarf að ræða þetta á víðtækari vettvangi og í samhengi við kosningalög hæstvirtur forseti ég er nú komin á lokaprettinn hér og ég vonast til þess að hér verið leitt til lykta mikilvægt mál sem varðar framkvæmd og viðgang lýðræðis í landinu efnið það er eignarhaldið sem hefur verið efni mikilla átaka en líka getur orðið fyrirmynd sátta og samræðu sem leiðir til málamiðlana sem allir geta sætt sig við ég minni á að fjölmiðlanefndin frá árinu tvö þúsund og fimm komst að sameiginlegri niðurstöðu sem frumvörp voru byggð á þó að þau hafi ekki orðið lögum á sínum tíma og eignarhaldsnefndin sem skipuð var að tilnefningu þingflokka komst líka að sameiginlegri niðurstöðu og ég lít svo á að um meginreglu um eignarhald á fjölmiðlum geti þá ríkt góð sátt ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta hér en